El informe plantea ideas interesantes, pero el problema es que estas ideas no se corresponden con la práctica de la mayoría de los países miembros. Así, mientras se defiende el papel de la Unión Europea como promotor de los derechos humanos se olvida que en su seno también son violados, como ocurre en la frontera sur de Ceuta y Melilla o en los centros de internamiento de inmigrantes. En el territorio europeo se ha preparado, por ejemplo, la criminalización de la defensora de los derechos humanos, Helena Maleno. La vulneración de los derechos humanos por parte de las multinacionales europeas, los acuerdos comerciales, la industria militar, el expolio de los recursos naturales y tantas otras prácticas nos hacen pensar que si esto continúa así los aspectos positivos de este informe en la práctica van a quedar en papel mojado.